Az unióban részletes szabályokat hoztak az egységes piac megfelelő működése érdekében. Itt az ideje annak, hogy kialakítsuk a munkavállalói jogokra vonatkozó minimális szabályokat. A jelentés külön foglalkozik a változó munkaidőbeosztású személyekkel. Kiemeli, hogy a verseny nem áshatja alá a munkavállalók alapvető jogait. Mégis, ma ezt tapasztalhatjuk például Magyarországon. A kormánypártok által megszavazott túlóratörvény, amit a köznyelv egyszerűen csak rabszolgatörvénynek nevez, a globális cégek érdekeit szolgálja. Ez ellentétes az európai szociális modellel, amelyik deklaráltan szeretné megakadályozni a munkavállalók kizsákmányolását az új, rugalmasabb foglalkoztatási formák esetében is.